Mówiąc o dialogu na rzecz pokojowego rozwiązania kwestii kurdyjskiej w Turcji, nie możemy zapominać o sytuacji dziennikarzy zajmujących się tymi sprawami.

Według niezależnych szacunków Turcja ma obecnie najwyższą liczbę więzionych dziennikarzy na całym świecie. Wielu z tych dziennikarzy było zatrzymanych na podstawie zarzutów o współpracę na rzecz terrorystycznej działalności związanej z separatyzmem kurdyjskim. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka przygotowało szczegółowy raport z listą więzionych dziennikarzy w sierpniu 2012 r.

Pomimo tego, że przeprowadzone w ostatnim czasie reformy konstytucyjne pozwoliły na uwolnienie niektórych więźniów, to pogarszający się trend braku wolności mediów jest mocno zauważalny. Można odnieść wrażenie, że władze w Ankarze, reformując złe prawo, podążają w złym kierunku. Sytuacja w kontekście reform i dobrych intencji ulega systematycznemu pogorszeniu.

możliwość używania dowolnego języka przez oskarżonych i ich obrońców.